Za ta namen potrebujemo skupna, uravnotežena, enotna in celovita evropska pravila, ki jih bodo brezpogojno izpolnjevale vse evropske države. Modra karta kot legalni instrument preseljevanja je orodje, ki je bilo do sedaj podobno kot humanitarne vize uporabljeno veliko premalokrat, čeprav bi lahko rešilo številne probleme. Modra karta zmanjšuje delo na črnem trgu, od katerega profitirajo samo dobičkarji, pozitivno prispeva k integraciji in zmanjšuje diskriminacijo migrantov. Enakovredna obravnava in enako plačilo ni le pot za zagotavljanje socialne integracije migrantov, temveč na splošno prispeva k boju proti socialnemu dampingu. A potrebujemo enotno modro karto, ki bo pokrila celoten evropski trg, ne 28 držav. Delovni in življenjski pogoji ter dostop do izobraževanja za delavce migrante in njihove otroke, ne glede na njihov status, so esencialni dejavnik njihove integracije v socialno in gospodarsko sfero države gostiteljice, ukrepi za to pa morajo biti izvedeni na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Vendar je sprejemanje pravil ali ukrepov nesmiselno in vnaprej obsojeno na neuspeh, če vemo, da so razdrobljena in prepuščena v presojo posameznim državam, in če vemo, da se jih določene države ne držijo in to celo odkrito napovedujejo. Če samo omenim preselitve Madžarska in Slovaška še vedno nista izrazili pripravljenosti, da bi preselili ljudi. Nekatere države, denimo Češka, Bolgarija, Estonija, prošnje za preselitev zavračajo brez utemeljenih razlogov. Poljska uveljavlja zamrznitev, ki ji ni bila nikoli dodeljena.